Situácia, keď štátne zložky namiesto vyšetrovania porušovania ľudských práv a násilností, sami takéto činy páchajú si vyžaduje hlboké odsúdenie a jasnú výzvu na okamžité ukončenie takéhoto jednania. Jedno z posledných zatknutí bez akéhokoľvek právneho základu, ktorým je zatknutie pani Rafáh Nášidovej, pôsobí o to viac znepokojivo, keďže existujú dôkazy o tom, že členovia bezpečnostných síl väzňov a zadržiavaných mučia a fyzicky napádajú. Apelujem preto na sýrsku vládu, aby upustila od používania násilia voči vlastným občanom, rešpektovala ich základné ľudské práva a slobody a okamžite prepustila nezákonne zadržiavaných.